Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani minister! Na spletni strani Zgodovinskega arhiva Ljubljana lahko preberemo, da je to javni zavod s področja kulture, ki ga je ustanovila država. Njegovo osnovno poslanstvo je hramba arhivskega gradiva, naše neprecenljive kulturne dediščine in kulturnega spomenika. Kakor ima arhivsko gradivo, ki ga hranijo, trajen in poseben pomeni za znanost, kulturo in pravno varnost prebivalcev, tako je tudi ustanova, ki to gradivo hrani, postavljena za varuha naše kulturne identitete in temeljev demokracije. Tako Zgodovinski arhiv Ljubljana kot tudi Arhiv Republike Slovenije že vsaj desetletje opozarjata na prostorsto prostorsko stisko in neprimernost prostorov neuspešno. Ko je Zgodovinski arhiv Ljubljana končno uspel adaptirati prostore do te mere, da ustrezajo minimalnim standardom, pa so se morali soočiti z odpovedjo najemne pogodbe, ki samo še povečuje prostorsko agonijo arhiva. Spoštovani minister, skupaj z Zgodovinskim arhivom Ljubljana vas pozivam, da nemudoma pričnete z aktivnostmi, s katerimi boste preprečili črn scenarij prisilne izselitve v neprimerne prostore ter na ta način zaščitite neprecenljivo arhivsko dediščino. Zanima me, s katerimi ukrepi in v kakšnem časovnem okviru se boste tega lotili. Hvala.